Herr Bundeskanzler, in der Vorbereitung auf Ihren Besuch gestern hat ein italienischer Kollege von mir gemeint Es ist gut, dass Faymann kommt. Es ist deshalb gut, weil er in der Zeit der Finsternis im Rat das soziale Licht hoch gehalten hat.

Deshalb ist es wirklich gut, dass Sie gekommen sind. Ich glaube, das kann man auch nur machen und durchhalten, wenn man die Haltung hat, für Gerechtigkeit zu sorgen, für Solidarität zu sorgen, für sozialen Ausgleich zu sorgen.

Jetzt haben wir ein großes Problem.

Es gibt nichts Schlimmeres als junge Menschen ohne Perspektive, junge Menschen, die hervorragend ausgebildet werden, die alles wissen und dann plötzlich auf der Straße stehen. Und diese Herausforderung kann man, obwohl wir in Österreich gute Modelle haben, dem zu begegnen, und die österreichische Bundesregierung sehr gut dagegen angeht, auch nur gemeinsam bestehen. Gemeinsam werden wir es in Europa schaffen, auch die Jugendarbeitslosigkeit am Ende zu bekämpfen und jungen Menschen wieder eine Perspektive zu bieten. Für diese Gemeinsamkeit reicht es aber nicht, wenn wir das hier diskutieren. Da muss man auch die Menschen in Europa mitnehmen können, da muss man sie wieder von Europa begeistern können. Um diese Begeisterung zu wecken, ist es meines Erachtens unbedingt notwendig, denen entgegenzutreten, die Europa zerstören wollen, denen entgegenzutreten, die sagen, schmeißen wir alle raus aus der Eurozone, die nicht so sind wie wir, denen entgegenzutreten, die sagen wir treten selber aus der Eurozone aus. Was würde das bedeuten?

Die haben wir zu unterstützen, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Und ich glaube, Herr Bundeskanzler, da sind wir auf dem richtigen Weg. Es ist so, dass das, was wir gemeinsam erreichen können, viel mehr ist als die Summe unserer individuellen Stärken.